Monsieur le Président, la question posée sur les accidents qui touchent nos agriculteurs, aussi pertinente et hélas tragique soit elle, doit poser de façon plus générale les responsabilités accablantes de la Commission.

Elle est l'exécutrice des basses œuvres des intérêts mondialistes et, au passage bien sûr, de ceux des États Unis. En démantelant les aides à nos agriculteurs, elle répond aux ordres mondialistes et américains qui visent à faire disparaître ceux ci. Du plan Mansholt à la PAC dite réformée, la disparition de notre agriculture traditionnelle et familiale est programmée.

Alors que disparaisse la Commission dans le cadre d'une autre Europe au service des nations et en premier lieu de ses paysans. Nos agriculteurs doivent vivre et vivre dignement du fruit de leur dur travail.